Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Madame la rapporteure, je voudrais d'abord vous dire que nous nous associons pleinement à l'argumentation développée par Mme Matera sur le bien fondé ou le mal fondé d'une décision de suspension des dérogations et, à cet égard, je voudrais remercier Mme Matera pour tout le travail qu'elle fait dans ce domaine.

pour dire que je partage aussi votre analyse dans cette affaire.

Cette préoccupation est aussi la nôtre et il se trouve que je suis, avec mon collègue Riquet, député de la circonscription dans laquelle se trouvent les usines Renault qui sont touchées. Je peux vous dire que nous n'avons pas ménagé nos efforts pour ramener Renault à la raison.

Je crois que ces engagements sont sérieux, mais je peux vous assurer que, localement, nous mettrons toute notre détermination à faire en sorte que les salariés qui sont touchés par ce problème de retraite dont vous avez dit qu'il ne figure pas directement dans le dossier puissent connaître une situation tout à fait apaisée. C'est au titre de ces observations que je souhaite que l'ensemble de mes collègues veuillent bien accorder cette indemnisation à Renault.